Zoals de commissaris terecht opmerkte, de perfectie zoals men zegt, is vaak de vijand van het goede.

Het is nu inderdaad aan de nationale regeringen en aan de onafhankelijke controleautoriteiten in de lidstaten om die regels te implementeren en ervoor te zorgen dat zij op het terrein worden afgedwongen.